kontaktów z Rosją Parlamentu Europejskiego i naszymi kolegami z Dumy Państwowej, Dumy rosyjskiej.

Liczymy na to, że ta propozycja znajdzie poparcie wszystkich grup politycznych, wszystkich zgromadzonych na tej delegacji ze strony Parlamentu Europejskiego, ale również naszych rosyjskich kolegów.